Madame la Présidente, au nom de la commission du développement régional, je veux d'abord saluer la qualité du travail de notre collègue Gabriel Mato Adrover et les avancées importantes obtenues au cours de la négociation lors des trilogues. Je veux dire aussi que c'est grâce au Parlement européen que le POSEI se trouve aujourd'hui consolidé, aussi bien dans ses fondements que dans ses objectifs.

Pour autant, nous devons également garder un œil sur la négociation de la politique agricole commune ainsi que sur la politique commerciale de l'Union européenne qui, souvent, concernant la banane ou le sucre, fragilise ces secteurs.